Odată cu adoptarea lui ne aflăm cu un pas mai aproape de realizarea obiectivului fixat în articolul 214 al Tratului de la Lisabona, și anume realizarea unui cadru legal pentru ca tinerii europeni să poată participa la operațiunile de ajutor umanitar din afara Uniunii. Sunt perfect de acord cu raportoarea că acțiunile membrilor Corpului de voluntari trebuie să fie călăuzite de Consensul european privind ajutorul umanitar și, de asemenea, că mobilizarea voluntarilor europeni ar trebui să fie făcută pe baza nevoilor care sunt identificate la nivel local. Susțin, de asemenea, excluderea explicită a situațiilor de conflict armat și de tensiuni interne. Este nevoie, într adevăr, de un echilibru între implicarea voluntarilor și asigurarea securității acestora. Salut, de asemenea, includerea unei clauze de revizuire întărite, potrivit dorințelor parlamentului nostru aceasta ne va permite să perfecționăm sistemul în lumina experienței din următorii ani și sunt convins că acest nou instrument va contribui și la proiectarea unei imagini pozitive a Uniunii pentru că, nu i așa, Corpul voluntar european de ajutor umanitar reprezintă transcrierea în practică a valorilor noastre umanitare și el le va oferi tinerilor posibilitatea de a și exprima solidaritatea cu persoanele aflate în dificultate în țări terțe.